Terwijl een weerkerende leus van de demonstranten luidt uit het oude kan men niets nieuws maken, blijft het een spannende vraag of de presidentiële elite, de verdrongen elites die we ook niet mogen vergeten, en ook het leger daarvan zelf doordrongen zijn en raken. Het is voor de EU van groot belang de ontwikkelingen in Algerije op de voet te volgen. De zogenaamde Arabische Lente van 2011 heeft ons geleerd dat continuering van de onrust groeperingen naar voren schuift die een religieuze agenda hanteren die haaks staat op de verwachtingen van de demonstranten.

oppassen voor fundamentalisme en een religieuze agenda in die zin.